Domnule președinte, politica de coeziune este cel mai important nucleu de dezvoltare al Uniunii Europene. Peste 350 de miliarde de euro, o treime din bugetul Uniunii, trebuie să îl folosim pentru creșterea economiilor, sigur, în mod inteligent, pentru stimularea investițiilor și crearea de locuri de muncă. Acum, noi spunem asta de ani de zile nu toate statele răspund la fel, pentru că unele vor să își țină populația în sărăcie, ca să o controleze mai ușor. Trebuie să ne gândim cum va arăta această politică de coeziune după 2020 și după Brexit. Nu avem linii clare de acțiune. Acum discutăm diverse strategii și posibile acțiuni. Ar trebui să avem planuri în paralel, pentru că, între timp, sunt alegeri și, în mai multe țări, unele schimbă în bine, altele în rău situația care urmează.

O Europă a mai multor viteze, așa cum o susțin unii, este o Europă care va fi slabă, incoerentă și vulnerabilă, dar desigur că viteza depinde de voința politică a guvernelor din Uniunea Europeană. Dacă vor să dezvolte țara, vor stat de drept, vor oameni liberi, sănătoși și educați, atunci vor trece în viteza întâi.